Ja, ponovno hvala lepa, za besedo. Če se navežem ravno na ta zadnji del ne, glede zadolževanja in prioritete na državni ravni. Ja, jaz pozivam, na vsak način jaz mislim, da to je prioriteta in glede na to, da smo že večkrat slišali, da bi se s tem lahko v veliki meri rešil ta problem, zagotavljanja stanovanj, predvsem za mlade, jaz mislim, da bi bilo smiselno razmisliti v tej smeri, da se vendarle omogoči dodatno zadolževanje stanovanjskih, skladov. Kar je povedal gospod, minister Zajc, vsekakor pozdravljam vse te ukrepe, ki se načrtujejo v naslednjem obdobju. Bila je to ena izmed prioritet tudi v koalicijski pogodbi, bi pa vendarle še mogoče vprašal, če obstaja že kakšna bolj konkretna časovnica, kdaj bi se začelo, te ukrepe, izvajati. Še enkrat pa lepo prosim, da se res ta predlog glede dodatnega zadolževanja na vladi, resno obravnava. Glede davčne politike se pa strinjava, nikakor davčna politika ne more voditi drugih politik. Sam sem globoko tega prepričanja, sem pa morda samo kot ena od možnosti tudi, to ne more rešiti, oddajanje stanovanj v najem ne more rešiti, stanovanjskega vprašanja oziroma celovite politike, ampak morda pa kot en kanček v celotnem mozaiku je pa tudi ta, da bi se pa mogoče neke spodbude omogočilo za tiste, ki oddajajo stanovanja v dolgoročni najem za, primerne najemnine. Hvala lepa obema.